Ich möchte meinem Vorredner direkt widersprechen Er hat den Euro als das Hauptproblem angesehen. Das stimmt nicht Der Euro ist nach innen und außen stabil, aber er bringt natürlich den Zwang zu mehr Gemeinsamkeit in der Europäischen Union, und hier haben die Maßnahmen, denen die Staaten alle zugestimmt haben, offensichtlich versagt. Das war der Stabilitäts und Wachstumspakt, das war die Tatsache, dass man in bestimmten Bereichen Reformen angehen muss und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert.

Nicht diejenigen, die erfolgreich sind, müssen bestraft werden, sondern die, die sich nicht an die gemeinsam verabredeten Dinge gehalten haben, müssen die notwendigen Reformen machen.

Diese Dinge müssen in der nationalen Verantwortung der Mitgliedstaaten angepackt werden. Es gibt keine europäische Lösung. Unser Haushalt reicht nicht, unsere Kompetenzen reichen dafür nicht. Wenn Europa nicht mehr die Umsetzung des bestehenden Rechts bedeutet, dann kommen wir in Probleme, und deshalb nutzen die Appelle an die anderen gar nichts.